Se estimează că toate statele membre vor avea rate negative de creștere în acest an. La nivel european a crescut alarmant numărul de șomeri și multe întreprinderi își reduc activitatea și concediază personalul sau trimit angajații în șomaj tehnic.

Consider că în această perioadă de criză economică și financiară, Uniunea trebuie să investească în primul rând în oameni.

Consider că summitul pentru ocuparea forței de muncă, ce va avea loc la Praga pe 7 mai, trebuie să identifice urgent soluții concrete pentru creșterea alarmantă a șomajului. Solicit pe această cale ca prioritatea Consiliului European din iunie să fie păstrarea locurilor de muncă și soluții pentru reducerea șomajului în Uniunea Europeană.